Quel est le pays, quels sont les pays qui, aujourd'hui, empêchent l'Union européenne de prendre la seule décision possible? Mais dites le!

Si c'est cela qu'on veut nous faire croire, c'est quand même incroyable. Il n'y aura une solution en Syrie que si Assad disparaît du pouvoir en Syrie, voilà quelle doit être la position de l'Europe. Il est donc clair qu'il faut mettre Assad et toute sa famille sur la liste, non pas demain, non pas après demain, mais aujourd'hui. Et si c'est impossible parce qu'il faut l'unanimité, alors il faut dire qui empêche cette solution. Il faut le dire publiquement pour qu'il y ait un vrai débat en Europe. Deuxièmement, qui empêche aujourd'hui, et comment, qu'Israël paie les impôts nécessaires aux Palestiniens? Oui, la sécurité d'Israël il faut l'assurer, mais la sécurité d'Israël ne s'assure pas par le malheur des Palestiniens, ça ne peut pas être la solution.

Il y a eu 600 morts sur les côtes libyennes, il y a quelques jours.

Je vous demande quel était ce bateau et quelles sont les informations disponibles? Qui n'a pas repêché les 600 réfugiés qui partaient de la Libye?